Vážený pane předsedající, přijímáme poslední z deseti technických směrnic harmonizačního balíčku, který umožní uvádět bezpečnější výrobky na evropský trh v novém, zjednodušeném a konzistentním právním prostředí. Dohoda s Radou i Komisí byla konstruktivní, ale komplikace po dva roky jednání přinášely komitologické otázky.

Ale v jednom bodě jsme přistoupili na kompromis s Radou a k němu Parlament vydává zvláštní prohlášení, které nebudu z časových důvodů číst, ale bude zveřejněno v Úředním věstníku. Jde o postavení Parlamentu v expertních výborech Evropské komise. Vážení kolegové, v posledním období se dojednala řada zlepšení fungování orgánů v rámci meziinstitucionální dohody.